Pane předsedající, zpráva o výkladu a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů navazuje na činnost pracovní skupiny vytvořené z členů Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro ústavní záležitosti, a proto mi dovolte, abych nejprve poděkoval všem kolegům, kteří se na činnosti této pracovní skupiny podíleli. Stejně tak bych chtěl poděkovat za výbornou spolupráci svému spoluzpravodaji Richardu Corbettovi. Naším úkolem je samozřejmě vyhodnotit dosavadní interpretaci a provádění dohody, která vstoupila v platnost v dubnu roku

Domnívám se, že u všech institucí existovala od počátku dobrá vůle k naplnění účelu dohody, a věřím, že tak tomu bude i nadále. Jde o dohodu interinstitucionální, a proto součástí našeho hodnocení byla i snaha o zachování a posílení těch prvků spolupráce, ve kterých Evropský parlament může přispět svou expertizou.

Neodůvodněné změny právního základu jsou pro Evropský parlament samozřejmě nepřijatelné. V této interinstitucionální rovině bych také rád zmínil otázku účasti zástupců Evropského parlamentu na jednáních pracovních skupin Rady, také jako příklad určité disproporce, která stále panuje v oblasti informovanosti o jednáních Rady v porovnání s informovaností o jednáních Evropského parlamentu a jeho orgánů.

Nicméně je třeba zdůraznit, že zpráva se netýká jen institucionálních záležitostí. Především hodnotí, nakolik se nám podařilo naplnit základní účel dohody, kterým je snaha o zlepšení přijímání právních předpisů. Rád bych tady zmínil několik prvků legislativního procesu, které jsou ve zprávě zmíněny a mohou ilustrovat, jak konkrétně lze naplňovat ony principy better law making zdokonalení tvorby právních předpisů. Myslíme si například, že Evropská komise by měla v rámci svého pracovního programu jasně uvádět právní povahu každého svého návrhu a doplnit jej jasným a realistickým harmonogramem. I to by přispělo k lepší srozumitelnosti Evropské unie u jejích občanů. Jednou ze základních věcí je kvalitní posouzení dopadů navrhované legislativy. Osobně jsem vždy podporoval maximální možné zohlednění dopadů na malé a střední podniky, které nechápu jako jejich zvýhodnění oproti jiným subjektům nebo zaměstnancům, ale jako zohlednění reality. A realitou je, že malé a střední podniky jsou zcela zásadní pro evropskou ekonomiku.

Pokládám za zjevné, že musíme do budoucna požadovat, aby v rámci implementace unijních předpisů bylo rozpoznatelné, co je ještě unijní předpis a co už je vnitrostátní iniciativa, která zavádí povinnosti nad rámec standardů přijatých na unijní úrovni.